Trzeba równowagi między rozsądkiem i wstrzemięźliwością po stronie kosztów, a także zdolnością do podejmowania słusznych decyzji.

Rok temu miałem przyjemność być sprawozdawcą z absolutorium budżetowego Parlamentu Europejskiego i mam świadomość jak może mało kto że krok po kroku, systematycznie w tym Parlamencie rośnie efektywność, wydajność, maleje koszt jednostkowy poszczególnych operacji, poszukuje się oszczędności tam, gdzie znaleźć je można.